Wir haben vor wenigen Wochen beschlossen Suspendierung der Beitrittsgespräche wollen wir vom Rat haben.

Mit dem IPA III haben wir ein Instrument, wo wir sagen können Wenn es nicht funktioniert, gibt es auch weniger Geld.